en þetta mál var líka flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi það er á síðasta löggjafarþingi og er nú endurflutt það eru hér fulltrúar úr öllum þingflokkum sem flytja þetta mál það er sú er hér stendur og háttvirtir þingmenn sigríður ingibjörg ingadóttir þór saari þráinn bertelsson guðlaugur þór þórðarson og þuríður backman þannig að það má segja að það sé svona þverpólitísk samstaða um að standa á bak við þetta mál í tillögugreininni er komið inn á efnisinnihald þessarar þingsályktunartillögu ég ætla nú að fá að lesa hana upp fyrir virðulegan forseta með leyfi virðulegs forseta tilvitnun hefst alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra og félags og tryggingamálaráðherra í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga að koma á reglulegum árlegum heimsóknum í forvarnaskyni

að málið gengur sem sagt út á þetta að það verði komið á reglubundnum árlegum heimsóknum til eldri borgara sjötíu og fimm ára og eldri til að reyna að koma því þannig fyrir að þeir geti búið sem lengst heima og þurfi þá síður á stofnanavist að halda en það er að sjálfsögðu markmið allra að eldri borgarar geti búið sem lengst heima við góð skilyrði og er stefna bæði ríkisstjórnarflokkanna og stjórnarandstöðunnar á seinni árum hefur þjónustan við eldri borgara aukist verulega það þarf að auka hana enn frekar megin áherslan hefur verið á að bæta lífsgæðin til að gefa eldri borgurum færi á að búa sem lengst heima það eru nokkrir aðilar sem koma að þessu í okkar samfélagi það er til dæmis félagsþjónusta sveitarfélaga sem aðstoðar við þrif og matarinnkaup svo er það heimaþjónusta frá heilsugæslustöðvum eða heimahjúkrun sem er á hendi ríkisins þessir tveir aðilar eru kannski svona höfuðleikendur í þessu máli að tryggja að eldri borgarar geti búið sem lengst heima fyrir utan að sjálfsögðu eldri borgarann sjálfan ég vil nefna hér líka að núna á þessu ári árið tvö þúsund og tíu er meginþema velferðarnefndar norðurlandaráðs það eru lífsgæði eldri borgara á norðurlöndunum í nefndinni eiga þingmenn allra norðurlandanna en fyrir íslands hönd sitja í þessari nefnd sú er hér stendur og háttvirtur þingmaður sigríður ingibjörg ingadóttir en við erum ásamt fleirum flutningsmenn þessa máls núna þessi nefnd hefur unnið mjög gott starf í ár að tillögugerð um hvernig hægt er að bæta lífsgæði eldri borgara og hefur meðal annars heimsótt ýmsar stofnanir á norðurlöndum sem eru að gera framsýna hluti ég vil nefna að í sumar var farið bæði til þrándheims og bergen til að skoða hvað norðmenn eru að gera í málefnum eldri borgara hvað það nýjasta nýja hjá þeim við höfum einnig heimsótt danmörku þar sem við skoðuðum

þar einmitt fengum við kynningu á þessari aðferð sem danir beita að þar er boðið upp á reyndar tvisvar á ári heimsóknir til eldri borgara sjötíu og fimm ára og eldri til að fyrirbyggja að þeir þurfi á stofnanavist að

nú þá fara aðilar á vegum sveitarfélagsins heim til hins aldraða og fara yfir málin með þeim í heimahúsum skoða aðstæður og meta hvort þurfi að grípa inn í á fljótvirkan hátt áður en vandamálin fara að dúkka upp það er gert bæði með því að bjóða upp á æfingar endurhæfingu æfingaprógrömm aðstoð við að fara út í verslanir og sjá hvernig hinn aldraði hvort hann

þetta hefur tekist mjög vel í danmörku og er innihaldið í þessari tillögu sem hér er flutt danir telja að það hafi sparast mikið af fjármagni við þetta af því úrræðin eru dýr þau úrræði sem boðið er upp á ef eldri borgarar geta ekki lengur verið heima þannig að þetta er líka svona fjárhagsmál fyrir utan það að þetta eru mjög bætt lífsgæði fyrir hinn eldri borgara að geta verið heima og langflestir vilja vera heima eins lengi og hægt er ég vil nefna hér hvernig okkar heimaþjónusta og heimahjúkrun er það er mjög merkilegt að skoða samanburðartölur milli íslands og annarra norðurlanda ef við sjáum það og þetta kemur fram virðulegur forseti í greinargerðinni að samkvæmt samanburðartölum o e c d þar sem er skoðað hve hátt hlutfall þeirra sem eru sextíu og fimm ára og eldri vistast í hjúkrunarrýmum utan sjúkrahúsa en í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum aðallega árið tvö þúsund og átta kemur í ljós að á íslandi vistast sex prósent eldri borgara það er sextíu og fimm ára og eldri í hjúkrunarrýmum sex prósent á íslandi í noregi vistast fimm og hálft prósent eldri borgara í hjúkrunarrýmum fjóra komma sex prósent í finnlandi og fjögur og hálft prósent í danmörku í svíþjóð er hlutfallið hærra eða sex komma átta prósent árið tvö þúsund og sex en það kom reyndar ekki fram í þessari skýrslu hvert hlutfallið var árið tvö þúsund og sjö þannig að af þessu sést að ísland er í næstefsta sæti varðandi hlutfall eldri borgara sem vistast í hjúkrunarrýmum það er svíþjóð sem er aðeins fyrir ofan en hin löndin eru talsvert fyrir neðan ég vek athygli á því að danmörk er neðst með fjögur og hálft prósent eldri borgara í hjúkrunarrýmum það er væntanlega af því þeir eru að þjónusta þá meira heima það tekst betur til hjá þeim það er ekki þannig að þjónustan sé slök í danmörku almennt hún er almennt mjög góð og hún er veitt á réttu stigi það er sem mest heima og þá minna hlutfall inni á hjúkrunarrýmum eða á stofnunum samkvæmt skýrslu o e c d um heilbrigðismál á íslandi frá tvö þúsund og átta erum við íslendingar með hlutfallslega mörg hjúkrunarrými eða langtímarými fyrir aldraða sextíu og fimm ára og eldri en það kemur jafnframt fram að framboð rýma á ákveðnum landsvæðum er ekki í samræmi við þörf þannig er líklega offramboð rýma á ákveðnum svæðum en skortur á öðrum þetta vitum við sem

jafna þetta út vera ekki að borga fyrir tóm rými þar sem peningarnir hafa verið notaðir í eitthvað annað heldur en í rýmum heldur að borga fyrir rétta hluti og borga líka rétt verð sums staðar hefur ekki verið borgað sama verð fyrir hjúkrunarrýmin það er reynt að meta hjúkrunarþyngd en það þarf sem sagt að endurskoða þetta allt og ég veit að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er að gera það þessa dagana í skýrslunni o e c d skýrslunni segir að þessi staðreynd komi á óvart í ljósi þess hve íslenska þjóðin er ung en það megi hugsanlega rekja hátt hlutfall hjúkrunarrýma á íslandi til þess að framboð á heimaþjónustu sé ekki nægjanlegt og það vanti líka millilausnir svo sem íbúðir fyrir aldraða í nálægð hjúkrunarheimila þannig að o e c d er nú búið að sjá þetta samhengi að við erum með of marga inni á hjúkrunarheimilum vegna þess og skýringin er líklega sú að það er of lítil þjónusta heima sú er hér stendur spurði hæstvirtur fyrrum félagsmálaráðherra árna pál árnason út í tölulegar staðreyndir í þessu samhengi þá kom í ljós að meðal legutími hér á íslandi á hjúkrunarheimili eða í hjúkrunarrými er þrjú komma þrjú ár það er svona meðalveltan ef maður má nota svo kalt orð í þessu samhengi meðal legutími er þrjú komma þrjú ár í hverju hjúkrunarrými á íslandi að meðaltali þetta er tala sem við ættum að hafa í huga þetta er tiltölulega langur tími miðað við meðaltölur á norðurlöndunum á norðurlöndunum er meðal legutími í hjúkrunarrými tvö ár þetta er talsvert mikill munur virðulegi forseti það er talsverður munur á tveimur árum og þrjú komma þremur árum þetta er eiginlega ótrúlega mikill munur af hverju erum við með aldraða svona lengi í hjúkrunarrýmunum svona miklu lengur en á hinum norðurlöndunum svarið hlýtur að vera það er af því við erum að leggja þá inn of snemma það er of lítil þjónusta heima þeir fara of snemma í rýmin og liggja þar of lengi þar af leiðandi þannig að á þessu þarf að taka með því að stórauka heimaþjónustu og draga þá úr á sama tíma hjúkrunarrýma ldanum en við höfum verið að fara eiginlega í svolítið hve ég segi kannski ekki þveröfuga átt en vi höfum ekki aukið heimaþjónustuna nógu mikið heldur lagt of mikla áherslu á þessi dýrustu úrræði það er hjúkrunarrými

á íslandi reyndar erum við mjög mikið að fara út í það líka sem er gott að fara úr fjölbýli í einbýli það er mjög æskilegt en við erum líka að fara í raunaukningu það svona vekur upp ýmsar spurningar þegar maður sér fjölda rýma og þennan langa meðal legutíma sem er hér þannig að þetta er kerfisgalli hjá okkur sem við þurfum að taka á ég vil líka koma því á framfæri við þessa umræðu af því það er ekki langur tími sem maður hefur við fyrstu umræðu þingsályktunartillögu að það er mjög brýnt að taka á málefnum

vaxa mjög mikið það er gleðilegt það er lengri líftími ef maður skoðar dánartíðni hefur hún lækkað um tvö prósent á ári síðan nítján hundruð fimmtíu í þróunarríkjum þetta þýðir að

stækkar hlutfallslega mest frá nítján hundruð fimmtíu hefur hópurinn áttatíu eða þeir sem eru eldri en áttatíu ára fjórfaldast konur lifa lengur en karlar ef þessi þróun heldur áfram einnig hún hefur gert hún hefur gert það línulega frá nítján hundruð fimmtíu það er eiginlega ótrúlegt það er eins og maður bara fólk getur lifað alltaf lengur og lengur ef þetta heldur áfram núna á næstunni næstu

hundrað ára maður bara trúir þessu varla ef þetta heldur svona áfram sem allt lítur út fyrir það að gera séu helmings líkur á því að stúlkubörn sem fæðast í dag verði hundrað ára þetta er ótrúlega há tala það hafa auðvitað orðið mjög miklar framfarir bætt lífskjör betri lífsstíll betri heilbrigðisþjónusta minna drukkið af alkóhóli minna reykt

að það eru margar breytur sem halda þessu að hópur eldri borgara stækkar og hann er líka og það sýna rannsóknir að hann er líka að lifa góðu lífi betra lífi það er ekki þannig að þessi á séu erfið og leiðinleg og allir séu veikir eða neitt slíkt það er líka búið að sýna fram á með allri tækninni og öllum framförunum að þessi ár sem hinir eldri fá í viðbót við það sem menn lifðu nú hér áður fyrr þessi viðbótarár eru frekar góð ár þannig að það geta allir hlakkað til efri áranna miðað við svona þessa almennu þróun svo er líka annað sem ég held að við þurfum að taka til okkar það er að sum ríki hafa náð því að vera með stórt hlutfall eldri borgara í góðri virkni það er þessi almenna virkni adl heitir þetta athafnir daglegs lífs það er svolítið merkilegt af hverju ná sum ríki að halda hinum gamla eða eldri borgaranum í mikilli virkni en ekki önnur svíþjóð skarar þar fram úr maður veltir því fyrir sér hvað gera svíar betur en aðrir þannig að gamla fólkið í svíþjóð það er miklu virkara og verður seinna lasið og dettur seinna út úr almennri virkni heldur en aðrir norðurlandabúar þannig að þetta eru allt mjög áhugaverðar spurningar virðulegur forseti tími minn er á þrotum ég legg mikla áherslu á að þetta mál verði skoðað heildstætt í heilbrigðisnefnd af því ég held að sé eftir miklu að slægjast að grípa eins fljótt og hægt er inn í þjónustuna varðandi eldri borgara til þess að halda eldri borgurum af því þeir vilja það líka eins lengi heima og hægt er með góðri þjónustu en ekki að innskrifa of snemma inn á hjúkrunarheimili það er engum í hag ekki almennum skattborgara af því þetta er dýr þjónusta og það er ekki hinum gamla eldri borgara í hag heldur ef menn eiga að vera sem lengst heima í virkni en sem styst